Ese principio ha sido menoscabado por la Directiva actual y por la jurisprudencia que le ha seguido, que ha puesto en riesgo derechos fundamentales de los trabajadores y derechos incluso primarios.

Pero, ahora, señor Andor, se trata de que no sean cualquier directiva ni cualquier reglamento, sino una directiva y un reglamento de calidad que resuelvan los problemas. Señor Andor, por eso le pregunto, ¿esa directiva y ese reglamento se harán por fin eco de una realidad que se aplique siempre el Derecho social del país de acogida y nunca el del país de origen y, sobre todo, que los derechos de los trabajadores no queden postergados a las libertades de establecimiento de las empresas?